Hvala lepa, za besedo, podpredsednica. Opozoriti je potrebno, da se z izrednimi uskladitvami upokojencem vrača tisto, kar jim je bilo odvzeto v preteklih desetih letih. Zaradi tega, ker se pokojnine sploh niso ali so se le delno redno usklajevale in so zato še vedno za sedem cela dva odstotka nižje, kot bi bile, če bi se pokojnine usklajevale po sistemskem zakonu SPIZ dva. Tukaj gre za vračilo po stopetem in stošestem členu SPIZ-a Dva, se pravi, sistemskem zakonu, je uskladitev pokojnin namenjena ohranjanju njihove vrednosti in mora biti izražena v odstotku, saj lahko v nasprotnem primeru ogrozi obstoječi pokojninski sistem. Amandma, ki ga je predlagala poslanska skupina SMC in Desus, podpirajo tako svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Civilna iniciativa za upokojence, strokovni svet Zveze društev upokojencev, ki kot največja reprezentativna organizacija zastopa interese civilne družbe starejših, zlasti pa upokojencu. Sam sem prepričan, da bi s sprejemom predlaganega izrednega usklajevanja pokojnin v nominalnem znesku tako, kot je predlagan v zakonu, rušili osnove pokojninskega sistema. In še to si bom dovolil, da bom prebral zadnji odstavek, ki so mi ga poslali iz strokovnega sveta Zveze društev upokojencev Slovenije. Menimo, citiram, da ne zahtevamo preveč. Ko zahtevamo izvrševanje pravic, ki nam, uživalcem pokojnin, pripadajo na podlagi minulega dela in vplačanih prispevkov. Izredno usklajevanje pa mora biti izraženo v odstotku. Dodali so še, da socialni problemi se morajo reševati na drugi način in v skladu s pozitivno zakonodajo o socialnih pravicah in obveznosti Republike Slovenije. Sam gotovo bom ta amandma podprl in si ne bom dovolil, da zaradi nekih populističnih namenov kršimo sistemske zakone. In nenazadnje, če sprejmemo tako, kot je predlagano, povozimo stopeti in stošesti člen Zakona o SPIZ-u Dva. Hvala lepa.